Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, dans toutes ces crises, celle de Chypre dont nous avons parlé ce matin, et toutes les autres, il y a toujours deux temps pour l'action. Le premier temps est celui de l'urgence, de la réparation, j'allais dire si je peux utiliser ce mot de la chirurgie. Nous savons à Bruxelles, soyez en assurés, les efforts qui sont demandés dans ce temps là aux peuples européens. Puis, il y a un autre temps, celui de la prévention et des leçons que l'on doit tirer. C'est précisément dans ce temps là que se situent, non pas seulement mon action ou les propositions que je fais, mais votre action. Chypre n'est sûrement pas un modèle mais il y a, à Chypre comme dans les autres crises, des leçons à tirer et nous les tirons une par une, semaine après semaine, depuis trois ans, ensemble.

Nous avons présenté la création des autorités européennes de supervision et, l'année prochaine au printemps, fonctionnera, enfin, une supervision intégrée dans la zone euro avec la Banque centrale européenne. Mauvaise capitalisation des banques, bonus injustifiables et insensés, qui encouragent la prise de risque. Vous avez répondu sur la base du rapport de votre collègue, Othmar Karas. 608 d'entre vous ont voté hier un texte fondamental pour la robustesse des banques. Puis, enfin, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, des outils clairement annoncés à l'avance pour la résolution, pour le bail in une boîte à outils complète. Je vous ai présenté il y a plus d'un an ce texte qui est en discussion actuellement et, au mois de juin, je vous présenterai la création de l'autorité européenne de résolution dans le cadre du traité actuel.

Mais il est vrai que nous pouvons et que nous devons aller plus vite et que nous devons aller au bout de toute cette réforme le plus rapidement possible. Pour cela, la Commission et le commissaire qui s'exprime doivent continuer à pouvoir compter sur votre soutien.